hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt með síðari breytingum en þetta er mál á þingskjali fimmtíu og þrjú og flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson anna kristín gunnarsdóttir ágúst ólafur ágústsson ásta r jóhannesdóttir guðrún ögmundsdóttir jón gunnarsson katrín júlíusdóttir og þórunn sveinbjarnardóttir efni þessa frumvarp er tvíþætt það eru hér tvö efnisatriði en tilgangur frumvarpsins er að bæta verulega barnabótakerfið með það að markmiði að draga verulega úr þeirri gífurlegu skerðingu sem er til staðar en tekjutengdar barnabætur skertust á síðastliðnu ári eða byrjuðu að skerðast um sjötíu og sjö þingskjal tekjur hjá einstæðu foreldri og um hundrað fimmtíu og fimm þúsund krónur samanlagðar tekjur hjóna eða sambúðaraðila þetta tekjum hefur eitthvað hækkað um síðastliðin áramót sem ég mun koma inn á hér síðar en það var fyrir tilstilli og kröfur verkalýðshreyfingarinnar í tengslum við kjarasamninga í síðara efnisatriði þessa frumvarps er

sem eru nú einungis greiddar að sjö ára aldri barns í þessu frumvarpi er lagt til að skerðingarmörkin verði miðuð við lágmarkstekjutryggingu í dagvinnu óskertar

með tekjur að tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur á mánuði eða þrjár milljónir króna í árstekjur fengju einnig óskertar barnabætur hér er verulega virðulegi forseti verið að rýmka tekjumörkin en það er auðvitað til skammar hvað þau hafa verið lág á umliðnum árum ekki nema sjötíu og sjö þúsund krónur á síðasta ári eins og ég nefndi sem er verið að hækka hér upp í hundrað tuttugu og fimm þúsund krónur en síðan voru það hundrað fimmtíu og fimm þúsund hjá hjónum en hér er verið að hækka þetta upp í tvö hundruð fimmtíu þúsund þannig ef hjón með tekjur að tvö hundruð fimmtíu þúsund fá óskertar barnabætur eða þrjár milljónir króna þá byrja þær að skerðast með þessari breytingu mundu um þrjátíu og einn komma þrjú prósent einstæðra foreldra og um tíu komma fimm prósent hjóna fá óskertar bætur af heildarfjölda þeirra sem fá barnabætur en til samanburðar má geta þess að á árinu tvö þúsund og þrjú fengu ellefu komma þrjú prósent einstæðra foreldra óskertar barnabætur en mundu verða með þessari breytingu þrjátíu og einn komma þrjú prósent eða þrefaldast sá fjöldi einstæðra foreldra sem fengju óskertar barnabætur á árinu tvö þúsund og þrjú voru það þrjú prósent hjóna sem fengu óskertar barnabætur en með þessari breytingu mundi þá ríflega þrefaldast fjöldinn og fara í tíu komma fimm prósent það yrði til þess að einstæðum foreldrum og hjónum sem fá óskertar barnabætur fjölgaði um tvö þúsund í hvorum hópi og að fjöldi barna sem óskertar barnabætur næðu til yrði um fjögur þúsund sjö hundruð eins og heyra má af þessu er hér um verulegar breytingar að ræða það er þó vert að geta þess að á árinu tvö þúsund og sjö eins og ég nefndi þá hefur ríkisstjórnin ákveðið í í tengslum við kjarasamninga fyrr á síðastliðnu ári að draga nokkuð úr tekjutengingu bóta en það er engu að síður miðað áfram við mjög lágar tekjur það er miðað við níutíu og tvö þúsund um síðastliðin áramót en þá byrja barnabætur að skerðast hjá einstæðu foreldri var sjötíu og sjö þúsund en eftir breytinguna núna um áramótin þá byrjar skerðingin hjá hjónum við hundrað áttatíu og fimm þúsund í stað hundrað fimmtíu og fimm þúsund hér er verið að gera verulegar breytingar og rýmkun á þessi tekjuviðmiði sem mun breyta mjög stöðu barnafjölskyldna ef á þetta verður fallist hér er ekki um háar fjárhæðir að ræða miðað við hundrað tuttugu og fimm þúsund hjá einstæðum foreldrum og tvö hundruð fimmtíu þúsund hjá hjónum en samt er um verulega breytingu eins og ég gat um frá því sem verið hefur af því við vorum hér í gær að ræða um barnafátækt þá segir það sig sjálft ef ríkisstjórnin meinar eitthvað með því að vilja fara í aðgerðir til að bæta stöðu barnafjölskyldna þá er

óháð tekjum var um fimmtíu og sex prósent á árinu nítján hundruð níutíu og fimm þegar núverandi ríkisstjórn tók við en var komið niður í um tuttugu prósent árið tvö þúsund og fimm það er sem sagt hluti ótekjutengdra barnabóta sem allir fá að hann hefur minnkað verulega í tíð þessarar ríkisstjórnar eða úr fimmtíu og sex prósent í tuttugu prósent árið nítján hundruð níutíu og fimm voru greiddar ótekjutengdar barnabætur til allra barna að sextán ára aldri en nú eru þær einungis greiddar til barna að sjö ára aldri þetta er náttúrulega veruleg breyting sem kom í valdatíð þessara ríkisstjórnar raunverulega í upphafi að hætt var að greiða ótekjutengdar barnabætur til allra barna að sextán ára aldri ég býst við að það sé ekkert land sem hægt er að finna sem greiðir eins lágar barnabætur eins og hér er gert og skerðingin örugglega hvergi eins mikil og hérna þær eru raunverulega alls staðar ótekjutengdar og greiddar í flestum tilvikum börnum að sextán eða átján ára aldri þar er um raunverulegar barnabætur að ræða virðulegi forseti en í höndum þessarar ríkisstjórna hafa þessar barnabætur orðið að láglaunabótum með þessu frumvarpi sem er annað efnisatriði er stigið fyrsta skrefið í að hækka aldursviðmið sem er lagt til grundvallar greiðslu ótekjutengdra barnabóta ótekjutengdar barnabætur eru greiddar með börnum frá núll til sex ára aldurs en þær falla niður við sjö ára aldur barns en í þessu frumvarpi er lagt til að ótekjutengdar barnabætur greiðist einnig með börnum sjö til níu ára eða að tíu ára aldri barns sem er áfangi á þeirri leið að hækka enn frekar ótekjutengdar barnabætur en við hljótum að stefna að því að greiða ótekjutengdar barnabætur með öllum börnum að átján ára aldri þegar miðað var við að ótekjutengdar barnabætur næðu til allra barna að sjö ára aldri var miðað við leikskólaaldurinn og til að mæta kostnaði af leikskóladvöl eða dagvistun það var svona undirliggjandi markmiðið með því að greiða ótekjutengdar barnabætur til allra að sjö ára aldri barns það var til að mæta kostnaði við leikskóladvöl en virðulegi forseti hæstvirtum ráðherrum ætti að vera kunnugt um það að það er ekkert minni kostnaður fyrir fjölskylduna af dvöl barna í grunnskólum heldur en er af kostnaði við leikskóladvöl hefur það verið reiknað út að má áætla að það sé ekki undir tvö hundruð fjörutíu þúsund á skólaönninni ef með eru teknar íþróttir tónlistarnám heitar máltíðir og svo framvegis þá er verið að ræða um tvö hundruð fjörutíu þúsund krónur þess vegna er engin rök fyrir því virðulegi forseti að hætta greiðslum ótekjutengdra barnabóta við sjö ára aldur nú eru greiddar ótekjutengdar barnabætur með tuttugu og níu þúsund fimm hundruð sjötíu og fimm börnum að sjö ára aldri en með þessari breytingu að hækka aldursviðmiðið og bæta við börnum frá sjö til níu ára aldri eða að tíu ára aldri yrði greitt með fjörutíu og tvö þúsund fimm hundruð sextíu og sjö börnum eða um þrettán þúsund fleiri en nú er þannig að það munar sannarlega um þetta virðulegi forseti til viðbótar við rýmkun á skerðingum ég hef látið reikna út hvað heildarkostnaður við þessar tvær breytingar eru en þær eru um einn komma sex

mig undrar stundum

barnabætur hefðu hækkað um fimmtíu prósent virðulegi forseti hver er nú staðreyndin í þessu máli ég hef látið reikna þetta allt saman út staðreyndin er sú að barnabætur hafa skerst frá nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og fimm um tíu milljarða og fjögur hundruð fimmtíu milljónir eða um liðlega einn milljarð á hverju einasta ári frá því þessi ríkisstjórn tók við barnabætur hafa hækkað frá nítján hundruð níutíu og fimm um fjórtán prósent meðan vísitala neysluverðs hefur hækkað um fjörutíu og eitt prósent þetta eru nú staðreyndir málsins og liggja fyrir reiknaðar út af hagfræðingi að barnabæturnar hafi verið skertar um liðlega einn milljarð á hverju ári síðan þessi ríkisstjórn tók við fjórtán prósent hafa þær hækkað frá nítján hundruð níutíu og fimm og vísitala neysluverðs um fjörutíu og eitt prósent hvaðan fá þeir núna þessa fimmtíu prósent hækkun sem þeir tala um það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og láti ekki glepjast af þessum tölum sem stjórnarliðar eru að setja fram hækkunin sem er komin núna milli áranna tvö þúsund og sex til tvö þúsund og sjö er veruleg en þá er það bara á milli þessara ára það var ríkisstjórn sem knúði fram þessa hækkun í tengslum við kjarasamninga þannig hækkuðu framlög til barnabóta úr ríkissjóði um sex komma átta milljörðum í átta komma fimm milljarða þannig að þetta er bara hækkun á milli áranna um fimmtíu prósent en stjórnarliðar

kosningaári örfáum mánuðum fyrir kosningar þá eru þeir knúnir til þess af verkalýðshreyfingunni að hækka lítillega

kannski til baka einum og hálfum til tveim milljörðum af þessum tíu og hálfa sem þeir hafa skert barnabætur um á þessum tveim kjörtímabilum þetta eru nú staðreyndir málsins barnabætur ef við bara tökum þær hvernig þær voru sem hlutfall af vergri landsframleiðslu þá var það alveg til ársins nítján hundruð níutíu og sex sem það var yfir eitt prósent af landsframleiðslu en fór niður í hálft eða lækkaði um helming af landsframleiðslu eftir að þessi ríkisstjórn tók við

milli þessara ára eins og ég nefndi þá eru þetta einungis barnabæturnar núll komma sjötíu og tvö prósent af vergri landsframleiðslu

þessarar ríkisstjórnar það þarf ekki að fara mörgum orðum um það virðulegi forseti að bæði barnabætur og vaxtabætur skipta gífurlega miklu máli fyrir fjölskyldurnar í landinu ekki síst fyrir ungbarnafjölskyldur sem eru að koma sér þaki yfir höfuðið að þá hefur þessi ríkisstjórn leyft sér að koma hvað eftir annað aftan að fólki og skerða vaxtabæturnar kippt grundvellinum undan öllum greiðsluáætlunum hjá fólki vegna þess að fólk gerir auðvitað greiðslumat og greiðsluáætlanir þegar það fer út í að kaupa sér íbúð og reikna þá með vaxtabótunum inn í og síðan kemur þessi ríkisstjórn ár eftir ár virðulegi forseti og sker niður vaxtabæturnar sama gerist með barnabæturnar sem fólk treystir á þær hafa verið skornar svo harkalega niður sem raun ber vitni þegar barnabæturnar nítján hundruð níutíu og fimm þá var miklu meira varið af fjármagni til þessara barnabóta það var greitt með öllum börnum að sextán ára aldri en þá var miklu minna úr að spila hjá ríkissjóði heldur en er í dag voru ekki nefndir einhverjir hundrað sextíu milljarðar sem ríkissjóður hefur meira núna heldur en hann hafði fyrir nokkrum árum síðan áður en þessi ríkisstjórn komst til valda hundrað sextíu milljörðum hafa þeir úr meira að spila en samt hafa þeir farið þannig með barnabæturnar og vaxtabæturnar staðreyndin er sú virðulegi forseti hvert sem litið er að þá sjáum við þessa miklu gliðnun sem er í öryggisneti velferðarkerfisins sem er raunverulega við það að bresta víða vegna þess að þessi ríkisstjórn hefur séð til þess á þessum árum að velferðarkerfið drabbast niður og er orðið virðulegi forseti hreint ölmusukerfi að mínu viti það er svo þræltekjutengt fátæktargildrurnar svo miklar að það er með ólíkindum hvernig þetta er þannig skilur þessi ríkisstjórn við við skulum vona að þjóðin beri gæfu til þess að kjósa ekki yfir sig aftur þessa sömu ríkisstjórn til þess að það sé nú hægt að fara að vinda sér í það þarfaverk að fara að bæta fyrir misgjörðir ríkisstjórnarinnar og hvernig hún hefur lamað hér allt velferðarkerfið barnabæturnar eru kannski gleggsta dæmið um það ég nefndi það virðulegi forseti

þá hækkaði ríkisstjórnin aldurinn hjá þeim sem hafa tekjutengdar barnabætur rétt að undirstrika það tekjutengdar barnabætur úr sextán í átján ára aldur en ríkisstjórnin hefur ekki fallist á að hreyfa við aldursviðmiði varðandi ótekjutengdar barnabætur

lenda í vegna ýmis kostnaðar sem til fellur vegna grunnskóla barna og ég hef hér lýst í stuttu máli í danmörku eru barnabætur hvorki tekjutengdar né skattskyldar og greiðast með öllum börnum átján og yngri í noregi eru barnabætur skattfrjálsar og án tekjutengingar og greiðast með öllum börnum sextán ára og yngri í svíþjóð greiðast barnabætur vegna allra barna sextán ára og yngri barnabætur til barnmargra fjölskyldna er hærri þegar börnin eru orðin þrjú eða fleiri þær eru skattfrjálsar og án tekjutengingar þetta er alls staðar svona virðulegi forseti án tekjutengingar en hér er þetta þræltekjutengt það er ekki einu sinni virðulegi forseti að þeir skammist til þess að láta þó ekki skerðinguna byrja fyrr en miðað við lágmarkslaun nei þeir fara neðar en það og hafa gert allar götur síðan þeir tóku við að þetta skuli hafa verið sjötíu og sjö þúsund krónur hjá einstæðu foreldri sjötíu og sjö þúsund sem er töluvert langt undir lágmarkslaunum það er hrein svívirða virðulegi forseti í finnlandi greiðast barnabætur til sautján ára aldurs og fer fjárhæð bótanna eftir fjölda barna í hverri fjölskyldu bæturnar eru skattfrjálsar og virðulegi forseti án tekjutengingar eins og alls staðar í aðildarríkjum o e c d eru barnabætur án tekjutengingar í öllum löndum nema í ástralíu grikklandi ítalíu kanada portúgal og spáni auk íslands þannig er þetta virðulegi forseti

að með því að bæta barnabótakerfið þá er verið að bæta verulega stöðu og kjör barnafjölskyldunnar sem er veigamikill þáttur í því velferðarkerfi sem við jafnaðarmenn viljum búa landsmönnum við viljum ekki eins og þessi ríkisstjórn hefur gert færa þjóðina frá þessu norræna velferðarsamfélagi sem við höfum búið við lengst af en ríkisstjórnin er á góðri leið alveg sama hvert litið er að færa okkur nær hinu bandaríska módeli það er hægt að taka auðvitað fleira það er mjög freistandi virðulegi forseti þegar við erum að ræða það hvernig búið er að fara með skattkerfið að það séu níu af hverjum tíu heimilum í landinu þar sem skattbyrðin hefur verið aukin hjá en ekki hjá þeim tíu sem mest hafa hjá fjármagnseigendunum sem hafa milljarða og tugi milljarða á milli handanna hundruð milljarða samt er þetta fólkið sem er hlíft við því að borga nefskatt til ríkisútvarpsins hlíft við því að borga sex þúsund krónur í framkvæmdasjóð aldraðra það er eitthvað að virðulegi forseti í okkar samfélagi þegar málin geta gengið svona fyrir sig innst inni þá held ég að ríkisstjórnin skammist sín svolítið fyrir þetta sérstaklega þegar við vorum að fara hér yfir nefskattinn hjá rúv hvernig kannski skatt upp á sextíu til sextíu og fimm prósent en á meðan sleppa þeir sem eru með tugi milljarðana það er eitthvað að í okkar samfélagi virðulegi forseti þegar við komum að þessum skattamálum skattleysismörkin sem verkalýðshreyfingunni tókst að hífa upp úr sjötíu og níu þúsund upp í níutíu þúsund krónur í tengslum við síðustu kjarasamninga þeir ættu að vera hundrað þrjátíu og sjö þúsund krónur í dag skattleysismörkin ef ríkisstjórnin hefði ekki skert þau eins og raun ber vitni hún byrjaði á því það var hennar fyrsta verk þegar hún komst til valda það var að skerða hér skattleysismörkin hún hefur með því að skerða skattleysismörkin svona gífurlega hefur hún fengið inn í ríkissjóð einhvers staðar á milli þrjátíu og fimm til fjörutíu milljarða króna virðulegi forseti með því að hafa þetta af láglaunafólki halda skattleysismörkunum í sjötíu og níu þúsund krónur eða hvað það nú var sem er komið núna upp í níutíu ættu að vera hundrað þrjátíu og sjö með þessu fékk ríkisstjórnin inn í kassann þrjátíu og fimm til fjörutíu milljarða og hvernig hefur hún notað það virðulegi forseti hún hefur notað það til að hygla fjármagnseigendunum sérstaklega við erum með tilfærslur úr skattkerfinu frá þeim tekjulægstu frá fátæka fólkinu til þess að geta hyglað aftur meira fjármagnseigendum og þeirra sem vita ekki aura sinna tal ég spyr nú virðulegi forseti er ekki kominn tími til þess að skipta um ríkisstjórn ég hef lokið við að mæla fyrir þessu máli virðulegi forseti ég hafði nú vonast til þess að geta mælt fyrir þessu máli fyrr þetta

þetta er mál sem samfylkingin mun setja á oddinn í komandi kosningum ég er alveg viss um að velferðarkerfið verður ein af þungamiðjunum í þessari kosningabaráttu og þá ekki síst barnabótakerfið og hvernig það hefur verið leikið grátt í höndum þessarar ríkisstjórnar ég vona sannarlega að þetta mál fari til umsagnar en ég geri mér ekki miklar vonir um það virðulegi forseti að þessi ríkisstjórn sem markvisst hefur verið að grafa undan

að hún fallist á það að þetta mál komi til eðlilegrar meðferðar aftur hér inn í þingið og að þingmenn fái að greiða atkvæði um þetta mál en ég ítreka það að þetta er eitt af þeim brýnustu málum til þess að koma okkur upp úr fátæktargildrunum til þess að minnka þann fjölda hóps sem búa við fátækt hér á landi sem við fórum í gegnum í gær eru kannski átján til tuttugu þúsund manns þar af um fimm þúsund börn sem búa við mikla fátækt hér er ein leiðin sem ég hef hér mælt fyrir til þess að rétta hlut þessa fólks og ég veit með vissu að komist samfylkingin í ríkisstjórn þá verður þetta eitt af forgangsmálunum sem við munum setja á oddinn til að bæta stöðu barnafólks